Herr Präsident, Herr Kommissar, sehr geehrter Herr Ministerpräsident! Wir reden heute über das Programm der neuen maltesischen Ratspräsidentschaft. Ich stelle fest Es hat sich etwas geändert. Die maltesische Ratspräsidentschaft will das Thema illegale Migration mit hoher Priorität behandeln. Die Vorgänger Ratspräsidentschaft unter der Slowakei sprach noch von nachhaltiger Migration und davor die Niederländer von der gegenwärtigen Migration, der man mit einem umfassenden Ansatz begegnen wollte. Und wiederum davor haben die Luxemburger blauäugig, wie sie waren von der effektiven Einwanderungspolitik gesprochen, die man besser managen wollte. Innerhalb von zwei Jahren ist also das, was früher effektive Einwanderung war, die man besser managen wollte, nun illegale Migration geworden.

Die illegale Migration ist es, die Probleme verursacht, und illegale Migration muss man nicht besser managen, die muss man verhindern und beenden. Ich möchte gerne glauben, dass die maltesische Ratspräsidentschaft dies tut.